Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Spoštovana gospa ministrica Alenka Bratušek. Pred dobrim tednom dni je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor z devetimi glasovi za in desetimi glasovi proti, proti so bili glasovi združene opozicije; leve in desne, vodeni z glasovi poslanske skupine Levice in SDS, zaustavil pot sprejemanja Zakona o letalstvu in to kljub dejstvu, da je šlo pri predlogu zakona zgolj, poudarjam, zgolj za ustvarjanje možnosti in podlage za eventuelno uvedbo gospodarske javne službe, če bi se to izkazalo, da je potrebno. Četudi si namreč vsi želimo, namreč ni zagotovila, da se bo ob nedavnem propadu našega letalskega prevoznika trg resnično nadomestil, da bo trg resnično nadomestil vse naše povezave, ki so za Slovenijo pomembne iz gospodarskega stališča. Mene pa kot Mariborčana zanima, ali je bila zaradi takšnega glasovanja omejena možnost razvoja mariborskega letališča? Hvala lepa.